Criza politică din Madagascar a condus la o izolare a acestui stat pe scena internațională. Atât Uniunea Europeană, prin aplicarea dispozițiilor Tratatului de la Cotonou, cât și FMI și Banca Mondială au suspendat ajutorul financiar pentru Madagascar. Susțin măsurile luate de Uniunea Europeană în contextul în care preluarea puterii în mod abuziv și, implicit, neconstituțional de către Rajoelina pune în pericol pentru o perioadă nedeterminată trecerea spre un regim democratic. Pe de altă parte, decizia de a aplica sancțiuni este întotdeauna delicată, din cauza consecințelor inevitabile de ordin umanitar, economic și social pe care aceasta le provoacă. Trebuie să ne gândim la populația malgașă, care are nevoie de sprijinul nostru, sprijin care nu trebuie să se manifeste doar printr un apel la organizarea de alegeri libere, pluraliste și la o restaurare a ordinii democratice, ci, practic, printr un real ajutor umanitar.